Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il signor Commissario Šemeta per il suo intervento e per quello che ci ha detto. Effettivamente, nelle ultime settimane vaste zone dell'Unione sono state oggetto di perturbazioni e di piogge torrenziali. Abbiamo ascoltato alcuni esempi in alcuni Stati nazionali. Io le porto la testimonianza del mio paese, l'Italia, uno dei paesi più mediterranei, con il clima temperato e con il sole per molti mesi all'anno. Eppure, in questi giorni addirittura la capitale, Roma, è stata sotto una pioggia così forte che ha provocato allagamenti, evacuazioni della popolazione nonché interventi urgenti e difficili della protezione civile e dei pompieri, senza contare i morti e i danneggiamenti in tante altre parti d'Italia. Evidentemente siamo a chiederci se l'Unione europea possa continuare a dare solamente solidarietà o se debba attivarsi con gesti concreti. Possiamo sperare che si possa intervenire con un fondo appositamente creato o gestire tali emergenze attraverso il Fondo di solidarietà dell'Unione europea? Penso sia opportuno capire che, a fronte dei mutamenti climatici che sono in corso, l'Unione deve intervenire in modo più puntuale. Abbiamo necessità di fondi per contrastare l'erosione delle coste, abbiamo bisogno di risorse per prevenire interventi sismici e gestire quando purtroppo questi si verificano, e ancora interventi veri per contrastare il dissesto idrologico. C'è bisogno urgente di tutelare il nostro patrimonio artistico e culturale lasciato in balia dell'usura del tempo. Abbiamo bisogno di strumenti nuovi perché siamo di fronte ad emergenze nuove. Penso che i cittadini abbiano più bisogno di vedere l'Unione europea intervenire direttamente su questi aspetti, piuttosto che su tanti altri di cui non si sente proprio l'esigenza.